Terecht zijn bedrijven die werknemers detacheren in een ander land, gehouden aan de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden die gelden in de lidstaat waar de dienst verricht wordt.

De naleving van de detacheringsrichtlijn is onvoldoende, zodat er alsnog sprake is van oneerlijke concurrentie. De nieuwe handhavingsrichtlijn is dan ook onmisbaar. Naleving van de detacheringsrichtlijn draagt bij aan de bescherming van de werknemers en een gelijk speelveld in het vrij verkeer van diensten. Ik ben blij met de verbetering in artikel 9 over de nationale controlemaatregelen. Lidstaten hebben geen toestemming nodig voordat ze controlemaatregelen kunnen uitvoeren, maar ze moeten die wel melden en duidelijk publiceren. Daarnaast is het een goede zaak dat de grensoverschrijdende inning van boetes gemakkelijker wordt. Door de afspraak in artikel 12 over de ketenaansprakelijkheid worden lidstaten tot slot verplicht om maatregelen te nemen om fraude en misbruik in ketens van onderaanneming in de bouw te bestrijden. Dat is zeker welkom.